De moderne apparatuur we hebben het al gehoord mobieltjes, maar ook de printplaten, eigenlijk alle moderne apparatuur zit tjokvol met allerlei spullen die we terug willen.

Het gaat vooral over de inzameling, maar het moet niet alleen gaan over de inzameling, want als een slager een mobieltje uit elkaar haalt, dan krijg je toch een minder goed resultaat dan wanneer een specialist dit uit elkaar haalt. Het gaat er uiteindelijk dus niet alleen maar om om de apparatuur in te nemen, maar ook om de vraag of we daadwerkelijk dat eruit willen halen wat we eruit willen halen.